În momentul de față avem de a face cu o situație destul de nesoluționată în ceea ce privește stimularea cercetării în Uniunea Europeană.

Apoi nu avem o corelare concretă între sistemul educațional sau sistemele de educație din țările membre ale Uniunii Europene și piața forțelor de muncă în acest domeniu la nivel european. Avem de a face cu o emigrare a forței de muncă inteligente din Uniunea Europeană spre marile puteri de cercetare gen America, Japonia, dar mai nou și spre China, pe care nu o putem stopa. O să mergem foarte curând să cumpărăm știința generată de europeni în China înapoi în Europa, apoi vom produce și vom plăti licențe chinezilor pentru produse la nivel european. Bineînțeles că întrebarea mea este una foarte concretă doamna comisar, are Comisia Europeană în plan uniformizarea programelor naționale de cercetare?